Monsieur le Président, les changements climatiques constatés posent un problème crucial à tous les habitants de la planète. Il faut donc les aborder de manière responsable pour les anticiper et les traiter. Et pour être efficace, il convient d'être conscient de l'intrication de deux phénomènes. Le premier relève de la seule responsabilité humaine, après 200 ans d'industrialisation sauvage et de course à la productivité, avec une débauche d'énergie carbonée incontrôlée.

Alors que faire? Cesser de dire que l'homme et les organismes vivants sont responsables de tout sortir de l'angélisme de l'accord de Paris rattraper le retard phénoménal de l'Union européenne en matière technologique et de solutions alternatives innovantes

refuser la mondialisation et la marchandisation de l'eau, de l'air, de la terre et anticiper leur gestion limiter les contraintes pseudo environnementales qui plombent les coûts des voitures, des logements et de la nourriture, et qui justifient des taxes de plus en plus insupportables pour les peuples.